Verehrte Kollegin! Ich erinnere Sie daran, dass wir hier in diesem Hause eine Situation hatten, wo wir uns eigentlich fraktionsübergreifend einig waren, dass wir uns mit dem EU Türkei Deal erpressbar gemacht haben.

Und da, denke ich, sollten wir die eigene Situation auch nicht verschweigen.